Egy nagyon komoly problémára szeretném felhívni képviselőtársaim, és főként a Bizottság képviselőinek figyelmét, amely az utóbbi hónapokban számos romániai civil szervezet, alapítvány tevékenységét lehetetlenítette el. A humánerőforrás fejlesztési ágazat operatív program romániai működése körüli visszásságokról van szó, melynek köszönhetően a Bizottság a vizsgálatok idejére befagyasztotta a nyertes projektek finanszírozását. Természetesen nem a vizsgálatok jogosságát és a visszaélések feltárásának szükségességét vitatom, csupán arra a méltatlan helyzetre szeretném felhívni a figyelmet, hogy több ezer NGO működése került veszélybe azáltal, hogy a román hatóságok hónapok óta késlekednek a megítélt támogatások továbbításával. Egyes szervezetek bankkölcsönnel próbálják áthidalni a bizonytalan időszakot, azonban számos társadalmilag rendkívüli hasznos projekt végrehajtása mára kérdésessé vált. Nem engedhetjük, hogy néhány rosszhiszemű kedvezményezett, vagy egyes állami hatóságok kompetenciahiánya miatt a teljes humánerőforrás fejlesztési program romániai végrehajtása csődöt jelentsen.